credința Ankarei că are de-a face cu milițiile kurde ca structuri teroriste, și o componentă legată de migrație și umanitară.

Printre acestea, constatăm că armata siriană este, pentru prima dată după mulți ani, în nordul Siriei, ceea ce a și împiedicat Turcia să obțină toți cei 440 km de control al frontierei, trebuind să se mulțumească cu 120 km.

Nu în ultimul rând, invazia turcă a prilejuit lui Putin ocazia de a poza în garantul viitoarei independențe a Siriei, a integrității teritoriale a Siriei și, altfel spus, influență totală